Señora Presidenta, sean bienvenidos los invitados más especiales de este Pleno los compañeros de los 43 normalistas de Iguala. ¡Gracias por estar aquí!

Iguala encarna todos los males que México quiere conjurar la violencia, la impunidad y la corrupción, especialmente en las instituciones públicas. El Estado mexicano se tiene que redefinir ante el crimen porque ha dado un pavoroso salto cualitativo. Ya no se trata solo de complicidad los cargos públicos, los representantes políticos. En este caso, un alcalde es el responsable criminal es él quien ha dado órdenes directas de persecución, matanza y secuestro, y eso es gravísimo. El Gobierno de Peña Nieto tardó en reaccionar, sí, y erró gravemente al darle un tratamiento local al principio. Pero se ha puesto al frente y su incuestionable defensa del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y la persecución de los culpables debe ser reconocida y apoyada por la Unión Europea, la cual también debe exigirle los estándares de transparencia y rendición de cuentas para acabar con la corrupción.